virðulegur forseti með þingsályktunartillögu þessari er leitað heimildar alþingis til staðfestingar á samningi milli ríkisstjórnar íslands annars vegar og ríkisstjórnar konungsríkisins danmerkur og landstjórnar færeyja hins vegar um afmörkun hafsvæðisins milli íslands og færeyja sem gerður var í kaupmannahöfn og reykjavík fyrstu og annan febrúar síðastliðinn við útfærslu íslensku efnahagslögsögunnar í tvö hundruð sjómílur árið nítján hundruð sjötíu og fimm ákváðu stjórnvöld meðal annars að nota klettinn hvalbak sem viðmiðunarpunkt við ákvörðun miðlínu milli íslands og færeyja dönsk stjórnvöld gerðu fyrirvara við þessa ákvörðun fyrir hönd færeyja og ákvörðuðu miðlínuna miðað við grunnlínur landanna án tillits til hvalbaks þar með varð til umdeilt hafsvæði milli íslands og færeyja um þrjú þúsund sjö hundruð ferkilómetrar að stærð í kjölfar samningaviðræðna embættismanna landanna náðist samkomulag um afmörkun hins umdeilda hafsvæðis í þórshöfn haustið tvö þúsund og tvö á fundi halldórs ásgrímssonar þáverandi utanríkisráðherra og anfinns hvalberg þáverandi lögmanns færeyja í samkomulaginu fólst að nyrðri hluti umdeilda svæðisins sem nemur um tveimur þriðju hlutum af svæðinu í heild skiptist þannig milli aðila ísland fengi sextíu prósent í sinn hlut en færeyjar fjörutíu prósent syðri hluti umdeilda svæðisins sem nefndur er sérsvæðið og nemur um þriðjungi af svæðinu í heild skiptist hins vegar jafnt á milli aðila vegna sérstakra aðstæðna á sérsvæðinu var um það samið að bæði íslensk og færeysk skip hefðu rétt til fiskveiða á því svæði öllu samkvæmt þeim reglum sem um þau gilda í eigin fiskveiðilögsögu er því í raun um sameiginlegt fiskveiðisvæði að ræða ákveðið var að gengið yrði frá formlegum afmörkunarsamningi sem mundi ná til allrar lögsögulínunnar milli íslands og færeyja sé tæknilegri endurskoðun á grunnlínupunktum hvors lands um sig væri lokið hinni tæknilegu endurskoðun lauk ekki fyrr en síðastliðið haust en í kjölfarið náðist samkomulag um texta hins formlega afmörkunarsamnings sem hér er lagt til að verði staðfestur á uppdrætti sem fylgir samningnum má sjá endanlega markalínu milli íslands og færeyja og hvernig hið umdeilda svæði skiptist milli landanna á fundi sínum í reykjavík annan febrúar síðastliðinn undirrituðu hæstvirts utanríkisráðherra valgerður sverrisdóttir og lögmaður færeyja jóhannes eideskor samninginn en daginn áður hafði möller utanríkisráðherra danmerkur undirritað hann með gerð þessa samnings er lokið með formlegum hætti afmörkun efnahagslögsögu íslands gagnvart lögsögu nágrannalandanna en áður hafði verið gengið frá afmörkun efnahagslögsögunnar gagnvart lögsögu jan mayen grænlands og bretlands samkvæmt fyrstu málsgrein sjöundu grein laga númer fjörutíu og eitt nítján hundruð sjötíu og níu um landhelgi efnahagslögsögu og landgrunn er samningurinn háður samþykki alþingis